Vor allem aber möchte ich mich bei der ungarischen Regierung bedanken, dass sie das gehalten hat, was sie in allen Anhörungen und in allen Diskussionen im Vorfeld und zu Beginn der Debatten versprochen hat, nämlich dann, wenn Änderungsbedarf besteht, diese Änderungen auch adäquat durchzuführen.

Sie sollen die Persönlichkeitsrechte achten, sie dürfen nicht diskriminieren und sind vor allem der Wahrheit verpflichtet. Sie bewegen sich nicht in einem rechtsfreien Raum. Auch das ist ein großer Fortschritt im neuen Mediengesetz in Ungarn. Die Medien genießen einen ganz besonderen Schutz, vor allem auch durch den geltenden Rechtsrahmen der Europäischen Union. Die Kommission als Hüterin dieser Gesetze hat ihre Aufgabe in der Vergangenheit sehr gut gemacht.

Es zeigt sich vielmehr, dass die sachliche und kooperative Auseinandersetzung mit den Streitpunkten auf der Grundlage des geltenden Rechts im Rahmen der geführten Gespräche und Verhandlungen zu Klarstellungen beigetragen und zu guten Ergebnissen geführt hat.